Esta es una medida suficientemente radical y lo que la compañera del Grupo GUE NGL ha apuntado está todo recogido en la Resolución del 15 de diciembre de 2011. No seamos tan personalistas, busquemos lo común en lugar de lo individual, vale la pena.